Először is szeretném kiemelni, hogy a magyar elnökség nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy sikeresen lezáruljon az irányelv tagállami átültetésének minőségét vizsgáló kölcsönös értékelési folyamat. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy növeljük a vállalkozások, különösképpen a kis és középvállalkozások információhoz való jutását, versenyképességét, és ezáltal a mobilitását. Ehhez természetesen a kkv k határokon átnyúló tevékenységének megkönnyítésével is hozzá tudunk járulni. Ebben nagyon fontos szerepe lehet és van is a többnyelvű, egyablakos ügyintézésnek. A magyar kormány eddig is tiszteletben tartotta, és a jövőben is betartja a határidőket, hogy a szolgáltatási irányelv minden elemét átültesse a magyar jogba és a gyakorlatba. Véleményem szerint az irányelv megfelelő, azonban fontos, hogy a cél elérése érdekében minden tagállam időben és a határidőket betartva kövesse és betartsa az irányelv minden elemét.